virðulegi forseti vegna þeirra umræðna sem hér hafa átt sér stað um ábyrgð þá ætla ég ekki að fjalla um það hverjir bera ábyrgð það liggur nokkuð ljóst fyrir hins vegar vil ég segja þetta ég ber enga ábyrgð á því ástandi sem hér er ég ber enga ábyrgð á því að hið skulum hafa haldið áfram með ónýtan gjaldmiðil svo lengi sem raun ber vitni sem í raun er helsta orsök þess hruns sem hefur orðið ég ber enga ábyrgð á þeirri stýrivaxtavitleysu sem hér hefur viðgengist undanfarin ár allan tímann frá því að krónan var sett á flot eða í rúm sex ár hef ég gagnrýnt það og held áfram þeirri gagnrýni það er glórulaus aðgerð að ætla að halda áfram svo sem ríkisstjórnin er að boða og hæstvirtur forsætisráðherra kom inn á varðandi skýrslu sína ég verð að viðurkenna það virðulegi forseti að eftir að hafa hlustað á skýrslu hæstvirts forsætisráðherra þá fannst mér ég eiginlega vera staddur áfram í fyrsta þætti þess sorgarleiks sem upphafið var á þann sjötta október að í raun hefðu mál ekki þokast áfram við værum á svipuðum stað og úrræðin ákaflega takmörkuð um er að ræða í skýrslu hæstvirts forsætisráðherra ákveðna greiningu á helstu verkefnum sem hann hefði getað og flutti að mörgu leyti með sama hætti þann örlagaríka dag sjötta október síðastliðnum það var talað um gjaldeyrisskort ná niður verðbólgu tekjutap ríkissjóðs og setja fjármagn í seðlabanka íslands og stórar lántökur erlendis nú hlustum við aftur á nýja skýrslu það eru sömu viðfangsefni það eina sem hefur verið gert er að það hefur einhver fengið vilyrði fyrir lánafyrirgreiðslu frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum upp á rúmlega tvær milljónir bandaríkjadala eftir því sem hæstvirtur forsætisráðherra upplýsti hann upplýsti jafnframt að við ættum áfram að hafa fljótandi gjaldmiðil og við ættum að hafa sem hæsta stýrivexti og hækkuðum þá um sex prósent í gær upp í átján prósent til hvers til að reyna að viðhalda þeim lottógjaldmiðli og lottósjónarmiðum sem hafa verið allsráðandi í efnahagsstefnu þeirrar ríkisstjórnar sem nú er við lýði á sama tíma eru seðlabankar vítt og breitt í okkar heimshluta að lækka stýrivexti í gær gerðist það að stýrivextir í bandaríkjunum voru lækkaðir verulega og þeir eru nú eitt prósent á sama tíma og stýrivextir á íslandi eru átján prósent og hækkuðu í gær um heil sex prósent hæstvirtur forsætisráðherra heldur því fram og það virðist vera stefna ríkisstjórnarinnar að með þessum hætti með þessum aðgerðum geti orðið hröð aðlögun í gengismálum hvað þýðir það það er greinilega von ríkisstjórnarinnar að enn og aftur muni streyma inn gjaldeyrir erlendis frá til að reyna að halda við þeim gjaldmiðli sem hér er um að ræða hefur ekki verið hærri síðan á síðustu öld í gær var tilkynnt um uppsagnir mikils fjölda starfsmanna ýmissa fyrirtækja meðal annars fyrirtækja í byggingariðnaðinum í dag er tilkynnt um það að öllum starfsmönnum sjónvarpsstöðvarinnar skjás eins hafi verið sagt upp og að öllum starfsmönnum í fjörfiski á húsavík hafi verið sagt upp atvinnuleysi hér er töluvert og fer vaxandi og verður gríðarlega mikið ef ekki verður brugðist við með ákveðnum aðgerðum talsmenn þess gjaldmiðils sem við höfum og þeirrar gjaldmiðilsstefnu sem við höfum haldið hafa jafnan haft það á orði að með þeim hætti hefðum við ákveðinn sveigjanleika sem gæfi okkur svigrúm þannig að við hefðum meðal annars hátt atvinnustig bent á meðal annars löndin í evrópusambandinu þar sem væri um hið gagnstæða að ræða allt þetta er einhver orðræða sem á ekki við og þarna var verið að tala á röngum forsendum ég ætla bara að benda á virðulegi forseti að atvinnuleysi í danmörku í dag er einn komma sex prósent meðan verið er að tala um það af hæstvirtum forsætisráðherra að atvinnuleysi hér geti farið allt upp í tíu prósent eða þar yfir háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson í góðri ræðu sinni fyrr í dag benti réttilega á að brýna nauðsyn bæri til þess við núverandi aðstæður að draga úr ríkisútgjöldum hann benti á að nú þyrfti alþingi að taka til höndunum og skera niður hjá sér meðal annars

alþingismaðurinn sem greiddi atkvæði gegn því að þannig væri farið að taldi það vera ranga stefnu hann talaði um að skera niður risnu og fríðindi og ég vil taka undir þau sjónarmið en ég segi líka það þarf að skera í burtu ofureftirlaun æðstu embættismanna ríkisins hæstaréttardómara forseta og ráðherra það þurfa allir að sitja við sama borð hverjir svo sem það eru allir opinberir starfsmenn eiga að sitja og búa við sömu lífeyrisréttindi ég tek undir þau sjónarmið að við þurfum að draga stórkostlega úr umsvifum utanríkisþjónustunnar leggja niður óþörf sendiráð eins og ég hef haldið fram í mörg ár að við ættum að gera við eigum að leggja niður varnarmálastofnun og taka það inn í ráðuneytið sem minniháttarafstöðu við eigum að hætta þessu fokdýra gersamlega nauðsynjalausa loftrýmiseftirliti til hvers er það þetta er bara bruðl það er bara verið að henda peningum varðandi þá stýrivaxtahækkun sem hefur verið ákveðin þá tel ég það eitt versta óráð sem hefur verið gripið til

íslensku krónunni og að búa við átján prósent vexti þýðir það í flestum tilvikum að það getur ekki verið arðsemi fyrirtækjanna þetta mun því leiða til

við í frjálslynda flokknum höfum lagt áherslu á nokkur atriði þar sem við teljum geta verið til viðreisnar íslensks efnahagslífs við höfum meðal annars bent á að það þurfi að vera lágir stýrivextir þeir þurfi að lækka til að treysta atvinnulíf og afkomu heimilanna í landinu og við höfum talað um það að til að tryggja stöðugleika gjaldmiðilsins verði að tengja krónuna svo fljótt sem auðið er stærra myntkerfi við höfum bent á að það eigi að skoða það hvort náið samstarf við noreg í því sambandi komi til greina og sú leið verði könnuð til hlítar hvort ísland og noregur geti komið sér saman um að hafa sameiginlega mynt og peningamálastefnu og hvaða annar möguleiki er til langframa nema það þá

annaðhvort að við hér þjóðir á norðurslóðum sem eigum sameiginlega hagsmuni erum sameiginleg í efta og myndum raunverulega það samband í dag að við komum okkur saman í þessu mikilsverða máli af því að við höfum líka hagsmuni ef við getum ekki náð því hvaða möguleika á þá íslenska þjóðin aðra miðað við langtímastefnu en leita eftir samstarfi eitthvað annað það er alveg ljóst að minnsta myntkerfi í heimi verður ekki haldið uppi nema með óheyrilegum kostnaði miðað við það sem hæstvirtur forsætisráðherra talaði um hann talaði um tíu prósent halla á ríkissjóði sem þýðir um eða yfir hundrað þrjátíu milljarða hann talaði um að við mundum þurfa að yfirtaka skuldbindingar og vegna innspýtingar í banka og seðlabanka um ellefu hundruð milljarða hverjir eru vextir af þessum hlutum þeir eru um sextíu til sjötíu milljarðar á hverju ári og með hvaða hætti og hvernig ætlum við að standa undir þessum gríðarlegu útgjöldum það er eðlilegt að spurt sé við getum ekki haldið áfram þeirri stefnu að eyða um efni fram og við getum ekki og megum ekki halda áfram þeirri stefnu að flytja inn erlenda mynt og út vexti við verðum að ná jafnvægi í þjóðarbúskapnum það er grundvallaratriði það gerum við með því að efla framleiðslufyrirtækin í landinu það gerum við með því að efla atvinnu í landinu en það gerum við fyrst og fremst þegar við höfum náð því stigi að gæta að hagsmunum fjölskyldnanna að gæta að hagsmunum fólksins sem skuldar að það búi við sambærileg lánakjör og fólk á hinum norðurlöndunum að við